herra forseti ég vil þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir það greinargóða yfirlit sem hann flutti hér áðan um þær aðgerðir sem hæstvirt ríkisstjórn hefur gripið til á þessum ríflega hundrað dögum sem liðnir eru frá því að bankakreppan dundi yfir og gjaldeyriskreppan að auki sömuleiðis vil ég þakka háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni formanni vinstri hreyfingarinnar græns framboðs fyrir ákaflega málefnalega ræðu sem hann flutti hér áðan háttvirtur þingmaður tjáði að sönnu tilfinningar sínar með því sterklega og meitlaða orðfari sem honum er tamt en hann gerði það með þeim hætti að hann eigi að síður lagði það hér fram hér fyrir okkur að ekki væri hægt að halda því fram að ríkisstjórnin hefði ekki gert ýmislegt gott það er alveg rétt að það hafur gengið þung og erfið mótmælabylgja yfir íslensku þjóðina fólk er kvíðið það lifir í óvissu og það er reitt ég vil hins vegar segja það að ég tel að fólk hafi í mótmælum sínum sýnt mikla stillingu miðað við þá reiði sem ríkir og miðað við óvissuna og miðað við þann mikla fjölda

fremst hófsemd og stilling þeirra sem hér fyrir utan húsið hafa leitt þessi mótmæli þetta vildi ég að fram kæmi háttvirtur þingmaður talaði um að það væri nauðsynlegt að meiri upplýsingar kæmu fram og það er alveg hárrétt í þeim fjörutíu atriðum sem hæstvirtur forsætisráðherra taldi hér upp áðan eru ítarlegar upplýsingar um það hvað ríkisstjórnin hefur verið að gera til þess að halda samfélaginu gangandi til þess að lina þjáningar fólks sem á við mikla erfiðleika að stríða þó er ég að segja það alveg eins og háttvirtur þingmaður að þeir erfiðleikar eru ekki að fullu fram komnir við þurfum auðvitað að leggja allar þær upplýsingar fram sem hægt er en við þurfum líka að geta unnið úr þeim eitt af því sem til dæmis veldur kvíða hjá fólki eru þær skuldaklyfjar sem haldið er fram að komandi kynslóðir þurfi að axla á næstu árum og áratugum og við þurfum á fá á hreint hverjar eru þessar upphæðir hér í þessari umræðu nú þegar aðeins tveir háttvirtir alþingismenn og ráðherrar hafa aðeins talað þá koma nú strax fram mjög mismunandi upplýsingar og staðhæfingar um grundvallaratriði hæstvirtur forsætisráðherra gerði þetta í skýru máli að umræðuefni og sagði að nettó skuldir þjóðarinnar væru í sjötíu prósent af landsframleiðslu það er ekki baggi sem mun valda því að kynslóðir framtíðarinnar muni kikna í hnjánum það er ekki baggi sem við getum miðað við stöðu þeirra atvinnuvega sem við búum yfir ekki ráðið við að greiða háttvirtur þingmaður og formaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sér þetta allt öðrum augum hann segir skuldirnar eru hátt á þriðja þúsund milljarð króna millum þessara tveggja stærða er auðvitað himinn og haf og við þurfum hér í þessum sölum þingmenn í umræðum eða þingnefndir eða fjölmiðlar að geta unnið úr þessu og geta skýrt hvar liggur sannleikurinn í þessu máli vegna þess að hér er um að ræða lykiltölur háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sagði að héðan þyrftu að koma skilaboð um hófsemd og stillingu og ég er sammála því en það eru líka önnur skilaboð sem þurfa að koma héðan það eru skilaboð um von og bjartsýni auðvitað er staðan þannig að íslenska þjóðin er í bölvaðri klípu við sem löggjafarsamkunda og við sem ríkisstjórn sem sitjum á þessum bekkjum erum í bölvaðri klípu við sem löggjafarsamkunda meðal annars vegna þess að við hver og einn einasti sem á sínum tíma tók þátt í atkvæðagreiðslu um þá löggjöf sem reyndist gölluð við greiddum atkvæði með þeirri löggjöf sú löggjöf sem leiddi til þess að við berum nú hugsanlega miklar byrðar út af svokölluðum icesave reikningum var á síðustu árum afgreidd hér í þessum sölum með atkvæðum allra þingmanna háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir sagði í ágætri lokaræðu sinni sem formaður framsóknarflokksins að hennar flokkur hefði átt þátt í mörgum góðum verkum en hann hefði líka átt þátt í þessari löggjöf sem lögð var fram en þingmenn geta farið í þingskjöl og skoðað það þingheimur allur greiddi atkvæði með því það er bara staðreyndin þetta þurfum við að horfast í augu við þess vegna er það okkar skylda að geta sýnt þjóðinni fram á að það sé hægt fyrir alþingi íslendinga og ríkisstjórnina að komast fram úr þessum vanda það er þess vegna sem ég segi að það þarf að sýna fólki að það er tilefni þrátt fyrir þessa erfiðu stöðu og þann dökkva sem framundan er að leyfa sér samt hann munað að hafa ákveðna von og bjartsýni um það að við getum unnið okkur út úr þessum vanda snertiflöturinn í minni ræðu og þeirra sem flutt var hér áðan er einmitt það að íslendingar geta unnið sig út úr þessum vandræðum staðreyndin er sú að þrátt fyrir það að við séum stödd í tvöfaldri kreppu gjaldeyriskreppu og bankakreppu og

sú að það er engin önnur þjóð sem hefur hrapað í þessa ógöngur sem býr að jafn sterkum og öflugum útflutningsatvinnuvegum og íslendingar við búum í dag að mjög öflugum sjávarútvegi þar sem flestar fréttir úr hafinu sjálfu eru góðar við búum sömuleiðis að öflugum orkulindum sem eru eftirsóttar einungis á þessari viku eru þrjú alþjóðleg fyrirtæki sem vilja ræða við íslensku ríkisstjórnina og ekki hafa komið hingað áður um möguleika á að leggja fjármagn til þess að virkja þessar orkulindir af því við höfum ekki það fjármagn sjálf sömuleiðis þá höfum við aldrei haft betri sóknarfæri til þess að búa til gjaldeyri skapa störf á grundvelli náttúru og menningu og núna í gegnum ferðaþjónustuna og við eigum þar að auki tvöfaldan sóknarfleyg inn í framtíðina þar sem annars vegar eru hátt á annað hundrað sprotafyrirtæki sem skera sig frá öðrum fyrirtækjum í landinu núna að því leyti til að flest þeirra eru að bæta við störfum flest þeirra eru að ná aukinni hlutdeild á alþjóðlegum mörkuðum og flest þeirra eru að auka sína veltu í erlendum gjaldeyri hinn sóknarfleygurinn markar síðan tímamót á þessum degi og það eru möguleikar íslendinga á því að vinna olíu og gas fyrir neðan hafsbotninn á norðaustursvæðinu núna eftir klukkutíma verður formlega opnað fyrsta útboð vegna sérleyfa á þessari auðlind þetta eru líka möguleikar sem skipta máli þegar við horfum fram í framtíðina það sem við sjáum fyrir okkur auðvitað er mikill samdráttur í greinum sem hafa þanist út á góðærisskeiði síðustu ára og það eru þessar greinar mannaflsfrekar greinar sem eru í byggingariðnaði og öðru skyldum sem dragast hraðast saman byggingarverkafólk iðnaðarmenn arkitektar skipulagsfræðingar verkfræðingar það eru þeir sem finna fyrst fyrir þessu og það er þess vegna sem ríkisstjórnin hefur lagt á það þunga áherslu ágæti þingheimur að skapa störf fyrir þetta fólk þegar ég á sínum tíma staðfesti fjárfestingarsamning við helguvík þá var það ekki beinlínis gert til þess að vinna vinsældakosningu innan samfylkingarinnar míns flokks sem hefur ekki alltaf klappað fyrir slíku en það skiptir máli þegar ég tók þá erfiðu ákvörðun að hún leiðir til þess að tvö þúsund fimm hundruð þúsund störf verða til við byggingu stóriðjunnar í helguvík á þeim tíma sem atvinnuleysið er hæst og efnahagslægðin er dýpst og þegar búið er að byggja það álver þá fá þar sex hundruð fimmtíu manns vel launuð störf þúsund til þrettán hundruð aðrir fá þar með einhverjum hætti afleidd störf þetta skiptir máli það skiptir máli að þessi ríkisstjórn þrátt fyrir erfiðan niðurskurð í ríkisfjármálum erfiðustu stöðu sem þjóðarbúið hefur nokkru sinni lent í hefur eigi að síður samþykkt fjárlög þar sem gert er ráð fyrir því að til framkvæmda fari meira fé heldur en nokkru sinni fyrr fjörutíu milljarðar íslenskra króna verður varið til framkvæmda og það er þannig sem ríkið tekur á til þess að skapa störf fyrir fólk sem er að tapa sínum störfum það er nákvæmlega sama viðhorf einbeittur vilji okkar til þess að draga úr atvinnuleysinu sem menn hafa líka fallist á það að þegar búðarháls verður virkjaður að þá mun orkan sem þaðan fæst fara til þess að auka framleiðslu hjá alcan af hverju vegna þess að það þýðir að þrjú hundruð til fjögur hundruð manns fá störf vegna þessa það eru nákvæmlega þeir hópar sem núna bera skarðan hlut frá vinnumarkaði iðnaðarmenn verkfræðingar og arkitektar sem þess njóta að sama skapi þá var það auðsótt af hálfu ríkisstjórnarinnar þegar iðnaðarráðherra óskaði eftir því að það væri gerður sérstakur samningur við atvinnuleysistryggingasjóð sem heimilaði sprotafyrirtækjunum að ráða til sín fólk af atvinnuleysisskrá með þeim hætti að fullar atvinnuleysisbætur fylgdu það þýðir samkvæmt upplýsingum og mati sprotafyrirtækjanna sjálfra að þrjú hundruð ný störf verða til með þeim hætti fast að þúsund eða afleidd störf eru tekin með þetta skiptir auðvitað máli og halda menn að það hafi ekki verið einmitt vegna stöðunnar í þjóðarbúinu sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra tók þá ákvörðun að kynna aukningu útgáfu aflaheimilda um þrjátíu þúsund tonn

höndum sem ekki hafa atvinnu í dag auðvitað réði þetta miklu hafrannsóknastofnunin mælti gegn þessu ráðherrann tók þessa ákvörðun vegna þess að vísbendingar voru um það á síðasta ralli í hafró að það væri að verða viðsnúningur í þorskstofninum vegna hvers vegna þess að þessi ríkisstjórn hafði kjark til þess á meðan góðæri var enn þá til þess að draga úr veiðinni og byggja hana upp og nú eru menn að njóta þess þetta skiptir máli og allar aðrar fréttir utan ein úr hafinu við ísland eru jákvæðar það er ekki bara þorskstofninn hingað eru farnar að koma nýjar tegundir eins og makríll sem menn eru farnir að veiða hér hátt á annað hundrað þúsund tonn og sumir þeir sem hafa verið þaulsætnastir hér í þingsölum á síðustu árum muna eftir þrálátum tillöguflutningi þáverandi þingmanns össurar skarphéðinssonar um að fara í tilraunaveiðar á því sem ég kallaði miðsjávarteppið í hafinu loksins eru menn að fara í það og við sjáum að huginn í vestmannaeyjum kemur til hafnar með sex hundruð tonn af nýrri tegund gulldeplu sem gríðarlegt magn er af í hafinu og svona mætti halda áfram að telja ég vil að lokum segja það herra forseti mér er falið það verk að reyna af fremsta megni að nýta með skynsamlegum hætti fyrir hönd þjóðarinnar þær orkulindir sem við búum við það hef ég reynt að gera að sama skapi hef ég líka reynt að leggja sprota inn í framtíðina vegna þess að við þurfum að koma út úr þessari kreppu með atvinnulíf sem er sterkara og betra en það var áður og með dreifðari áhættu ég er alveg sannfærður um það að það eru fáir þingmenn sem gera sér grein fyrir þeirri auðlegð sem flest í þessum hundrað plús sprotafyrirtækjum

til ýmissa styrktarsjóða heldur en nokkru sinni fyrr það er búið að leggja fram þrenns konar nýja styrki á allra síðustu dögum beinlínis vegna þessarar stöðu sem hér er uppi í fyrsta lagi frumherjastyrki sem geta verið allt að tíu milljónir króna til þess að styðja frumkvöðla sem fá góðar hugmyndir í öðru lagi sérstaka brúarstyrki til þess að aðstoða þá sem eru komnir með fullþroska afurð til þess að koma henni á markað og í þriðja lagi öndvegisstyrki til þess að búa til öndvegissetur í vistvænni skipulagshönnun fyrir arkitekta í sjálfbærri ferðaþjónustu til þess að reyna að fá fleiri útlendinga til landsins og í þriðja lagi á sviði orkulíftækni til þess að búa til innlent eldsneyti til þess að við þurfum ekki að eyða dýrmætum gjaldeyri í að kaupa það annars staðar frá en það sem skiptir hvað mestu máli er það að í þessari viku tekur loksins til starfa gamall draumur háttvirts þingmanns valgerðar sverrisdóttur og mín frumtakssjóður sem hefur fjóra komma þrjá milljarða til ráðstöfunar og þó hugsanlega einum meiri þegar þetta ár er úti ef samningar okkar við evrópusambandið ná fram að ganga það þýðir það bókstaflega að þessi sjóður mun fjárfesta fast að hundrað milljónir króna í átta til tíu íslenskum sprotafyrirtækjum á hverju einasta ári halda menn ekki að þetta skipti máli þetta skiptir máli og það er meðal annars þetta sem gerir það að verkum að þegar kreppunni slotar eftir eitt og hálft til tvö ár þá siglum við út úr henni með nýja flóru fyrirtækja sem eru miklu sterkari allt öðru vísi hátæknifyrirtæki sem eiga framtíðina fyrir sér það er þetta sem á að geta gefið fólki von og bjartsýni og við eigum ekki að láta það henda okkur að víl og bölmóður í þessum sal verði að sérstöku efnahagsvandamáli þjóðarinnar ræðu lokið